En effet, en vertical, monoproduit, le rapport est extrêmement exhaustif et le travail remarquable.

Il est de la plus haute importance que nous puissions bénéficier d'une banque de données sur les effets croisés des médicaments, à la disposition d'ailleurs même des professionnels, mais aussi des patients. Ceci est d'autant plus nécessaire que beaucoup de patients ont des traitements sur prescription auxquels ils ajoutent des automédications, sans avoir aucune indication, en général, sur la capacité d'effets croisés parfois hautement toxiques. Ce sujet a été, je pense, effleuré mais pas traité, et c'est extrêmement regrettable.